Hvala, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi! Danes bi ob tej obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, zopet za enega od zakonov, ki ga moramo prilagoditi evropski zakonodaji. Parkrat, danes je bilo tudi že, razloženo, da gre, da ga ne gre pri tem seveda spregledati tudi dejstva, da je, med razlogi za njegovo obravnavo, ponovna grožnja Evropske komisije, ki se je odločila, da proti Sloveniji sproži postopek pred, sodiščem, in ker nismo zagotovili skladnosti z direktivo, ki od članic zahteva določitev in izpolnjevanje, pogojev minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti stavb in postopkov, povezanih s tem. Ne gre samo za posamezne primere, saj nam Evropska komisija v večih, primerih grozi s tožbami zaradi neizpolnjevanja naših obveznosti. Dejstvo, da to ni, osamljen primer in da tudi že plačujemo kazni zaradi zamujanja dogovorjenih rokov, in da to, da ne bo pomote, ni, težava samo tega ministrstva, ampak mislim, da se kar večina ministrstev srečuje s, tem. Tako da, sem trdno prepričan, da imajo med svojimi prioritetnimi nalogami, da iz, svojih, nalog, ki jih imajo narediti, čimprejšne črtanje teh zaostankov, da ne bomo, plačevali dogovorjenih, kazni, in seveda da imajo še na tem področju kar precej poleg izzivov ta še precej prostora za izboljšanje. Zdaj, pri teh, uskladitvah gre velikokrat za birokratske zadeve. Ne vem, da ne bom omenjal, ravnih kumaric in podobnih, tudi v tem, zakonu bi našel kako tako ravno kumarico. Ne vem, koliko je glih za, ljudi, za državljane pomembno izobešanje energetskih izkaznic v, ne vem, nakupovalnih centrih. Verjetno bojo to eni izmed bolj branih, dokumentov oziroma, objav, ki bodo v trgovinah, in potem je jasno, da je to važno za kupca, da vidi, koliko je energetsko učinkovito, ampak, pri tem se, kar se mojega razumevanja, tega tudi konča. Prinaša pa ta današnja sprememba tudi nekatere, konkretne spremembe, ki jih bodo rekli, naj rečem, tudi navadni ljudje občutili. Danes je bilo že parkrat omenjena sprememba, ki, okrog tega zavajajočega in pa nepoštenega, načina prodaje, električne energije. Tu se s kolegom seveda ne strinjam, da, je to čisto stvar trga, da moramo pustiti. Jaz poznam konkretne primere iz našega okolja, kjer so dejansko bili - tako kot tudi predlagatelji navajate noter, ciljne skupine upokojenci, starejši, ki so, v želji za stroškov, glede na nizke penzije, ki jih imajo, seveda, podpisovali z enim, dvema, tudi tremi, temi akviziterji in si povzročili, obilo preglavic. Zato se mi zdi ta, zadeva, dobra. In tudi pozdravljam, to navedbo, da v v tem zakonu, da je to opredeljeno tudi kot, prekršek. Seveda pozdravljam tudi vse ostale zakonske spremembe, ki gredo v smeri večje zaščite, končnega odjemalca energije, samooskrbe, in pa v končni fazi tudi višje kazni, ki so opredeljene za neizpolnjevanje obveznosti na področju uporabe bio, goriv v prometu. vsega tega bomo seveda ta zakon, ta predlog zakona podprl. Moram pa reči, da se pa že izredno veselim, zakona in pa razprave s področja energetike, na katere računam, da so še pred nami in da jih bomo tudi v naslednjih mesecih pridobili. Zdaj, kolega Rajh, je v svoji razpravi omenil nekako tako, da so pri še številni izzivi, ne. Jaz mislim da, se popolnoma strinjam z njim in upam, da bomo z zakonodajo, ki jo bomo sprejeli v prvi vrsti opredelili, področja, te energetske oskrbe ob vseh teh različnostih pa spoštovanjem neke, demokratičnosti, pa različnih pogledov, ampak, predvsem mislim, imam tule v mislih, da bomo uredili zakonodajo v tej smeri, da ko se odločimo, da je kak energetski objekt, tudi gradimo, da seveda vključimo tudi, civilno iniciativo v te postopke, ampak do določenega, do določene faze sprejemanja odločitev o gradnji, po tej pa seveda se ne more več dogajati, kot kot se nam zdaj v Mokricah dogaja, da nam, grozi izpad sto milijonov, sredstev zaradi, se opravičujem, no, enega društva, za opazovanje rib, ki ga si ga res si želel enkrat, ogledati na terenu, kako to njihovo delo poteka, predvsem v reki, Savi. Da ne bom tule omenil, da so zadaj isti ljudje, ki so nam, imamo težave tudi pri, hidroelektrarnah na Muri, da ne omenjam, da so, ne vem, celo na plačilnih listah nekaterih tujih firm - skratka, da, naredimo na tem področju malce več reda in da se nam ne bojo te zgodbe od Magen pa ne vem česa še, pojavljale. S te debate seveda tudi v bodoče pričakujem, da se malo ozremo tudi okrog sebe. Ne vem, mi je bilo zelo zanimiva ekskurzija, na Dunaju, ker smo si ogledali, učinkovito rabo, teh odpadkov, ki so trenutno, mimogrede, cela Slovenija je zabita z njimi, imamo velike težave. Plačujemo, ne vem, od sto trideset do sto šest, koliko evrov na, tono, da nam sežigajo, sežigajo oziroma nekateri iz tega delajo energijo, ne. Tudi, podatek, ki sem ga dobil, da je, ne vem, tona velenjskega lignita, da ima kurilno vrednost nekaj čez devet gigadžulov, da ima pa ena, tona, RDB frakcije kurilno vrednost nekako od petnajst do dvajset, dvaindvajset gigadžulov, sem mislil, da bom, dol padel. Mi pa, ne vemo, kam bi z z njimi oziroma plačujemo, da nam to nekje odvaža. Skratka, tako kot sem rekel, veselim se te razprave. Predlog tega zakona bom pa podprl. Hvala lepa.